Spoštovani predsednik vlade. Minister vaše vlade, minister za izobraževanje, znanost in šport na hrbtih staršev in njihovih otrok, vključenih v nevladne osnovne šole in vrtce, izigrava vsa načela pravne države. V Novi Sloveniji menimo, da novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki jo je vlada šestega, junija sprejela, izigrava odločbo ustavnega sodišča, saj predlog ne določa enakega financiranja vseh javno veljavnih programov v osnovnih šolah . S predlagano novelo se povzroča novo neustavnost . Poleg tega se je pretekli teden zaključila javna razprava glede predlogov sprememb Zakona o vrtcih. Oba zakona povzročata nemir in ogorčenje staršev in njihovih otrok , ki obiskujejo te osnovne šole in vrtce. Sprašujejo se , s čim so si zaslužili takšno ravnanje . Spoštovani predsednik vlade. Sprašujem vas, kaj boste storili, da zaščitite to manjšino v naši državi, ki so ji že leta kršene pravice. Kako boste poskrbeli, da se v najkrajšem možnem času uresničilo, brez izigravanja izvrši odločba ustavnega sodišča glede enakega financiranja vseh javno veljavnih osnovnošolskih programov? Kako boste poskrbeli, da bo tem otrokom in staršem povrnjena vsa materialna škoda zaradi leta trajajočega nevzdržnega kršenja ustave zaradi neizvršitve odločbe ustavnega sodišča? Hvala za vprašanje. Gospod predsednik vlade, beseda je vaša, izvolite.